Om die fraude te bestrijden, moeten we de OESO voorstellen uitvoeren.

Ik denk dat het een uitstekende zaak is dat vandaag de Europese Commissie met voorstellen komt.

Maar ook waar zij belasting betalen en hoeveel belastingen. Een belangrijke stap vooruit dus en bovendien ook logisch om dit Europees te regelen. Want als wij dat met 28 lidstaten zouden doen, dan krijgen we alleen veel meer administratieve rompslomp. We krijgen 28 aangiftes en we krijgen minder transparantie.